Ich möchte zunächst meinem sozialdemokratischen Kollegen Paul Tang für die richtig gute Arbeit als Berichterstatter und für seinen unermüdlichen Einsatz für ein nachhaltiges Finanzwesen sehr danken.

Es ist gerade schon erwähnt worden, dass vorgestern Greta Thunberg hier im Europäischen Parlament, im Umweltausschuss war, und sie hat deutlich gemacht, dass wir endlich handeln müssen, wenn wir ein Umwelt ein Klimadesaster vermeiden wollen. Dann reicht es nicht, wenn Herr Weber, der jetzt nicht da ist, ein paar nette Fotos macht für die sozialen Medien und gleichzeitig aber einen Auftritt der jungen Frau hier im Plenum verhindert. Auch ohne Greta wir haben doch kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem! Die Konservativen sagen Nachhaltigkeit ja, aber bitte nicht gegen den Widerstand der Industrie und der Finanzindustrie. Wenn es darauf ankommt, wird deutlich, dass es oft um greenwashing geht und das unterstützt wird, und die Nachhaltigkeit eben nicht als echtes politisches Ziel verfolgt wird nicht die ökologische Nachhaltigkeit, nicht die soziale Nachhaltigkeit. Wir haben es doch vor kurzem gesehen hier im Parlament Da wurden beim Taxonomy Dossier wichtige Änderungsanträge von uns, von den Sozialdemokraten, von der anderen Seite, den Konservativen, abgewiesen Anträge, mit denen Definitionen verpflichtend geworden wären, was eigentlich nachhaltig ist, und vor allem, was nicht nachhaltig ist.

Erstens, an das neue Parlament, die Kolleginnen und Kollegen, die demnächst hier in Verantwortung sind, und an die nächste Kommission Es muss weitergehen. Heute ist ein wichtiger Schritt, aber das ist noch nicht genug. Es muss weitergehen für eine nachhaltige Ökonomie. Dazu gehört, dass Banken auch Risikomaßnahmen vornehmen müssen, nämlich in Form von höherem Eigenkapital, und dass offengelegt wird, wenn Investitionen negative Auswirkungen haben.